Przysłuchując się dzisiejszej ocenie siódmego programu ramowego, chciałbym skorzystać z okazji i zwrócić uwagę na przygotowania do kolejnego, ósmego programu.

Niestety ewolucja bezpośredniego finansowania badań w tym sektorze idzie w bardzo niepokojącym kierunku. Zaczęliśmy od środków, które stopniowo malały w kolejnych programach, i te radykalne cięcia doprowadziły do tego, że w programie siódmym badania morskie całkowicie zniknęły jako konkretny cel finansowania. W kolejnym programie ramowym sytuacja ta musi zmienić się tak, abyśmy byli w stanie wypełniać cele zreformowanej wspólnej polityki rybackiej. Rybołówstwo stoi w obliczu wielu problemów, a badania i wsparcie naukowe są potężnymi narzędziami dalszego zrównoważonego rozwoju sektora. Dlatego tak ważne jest, aby przeznaczyć odpowiednie środki na ten cel.